Domnule Președinte, mulțumesc președintelui Tajani pentru această intervenție.

Mulțumesc, de asemenea, colegilor mei pentru colaborarea pe care am avut o la elaborarea acestui raport. Cred că în Comisia TRAN s a votat un dosar foarte bun, este o propunere echilibrată. În primul rând, propunem ca bugetul pentru infrastructura de transport în Europa să se ridice cu încă 6 miliarde, ceea ce cred eu că este absolut necesar. De asemenea, pentru mai multă predictibilitate și pentru a avea proiecte mult mai bine pregătite, propunem ca, din partea Comisiei, să vină în 2020 un program cadru care să prezinte ceea ce se va întâmpla în următorii 7 ani, astfel încât statele membre și alți doritori, beneficiari să se poată pregăti foarte bine, pentru a depune proiecte foarte bine făcute. De asemenea, am propus reguli pentru utilizarea banilor pentru mobilitatea militară, pentru că nu erau reguli propuse de Comisie, astfel încât să se asigure o utilizare justă a acestor bani pentru ambele scopuri civil și apărare. Este foarte important acest lucru, în opinia noastră, și cerem, de asemenea, ca, dacă există încă sume neutilizate în acest scop, să se transfere către anvelopa generală. Cerem, de asemenea, transparență, cerem ca pe site ul Comisiei să existe în timp real o prezentare a proiectelor care sunt în lucru cine le finanțează Comisia prin CEF sau statele membre prin fondurile de coeziune și de dezvoltare regională și, bineînțeles, și din bugetele naționale, astfel încât să putem avea o imagine întreagă a completării coridoarelor europene. Este, iarăși, foarte important acest lucru. Am reformulat propunerea Comisiei referitoare la sumele transferate din coeziune către politica de transport, către Mecanismul pentru interconectarea Europei, încât să dăm posibilitate statelor din coeziune să utilizeze banii conform anvelopei naționale pentru 2 ani și apoi, dacă nu au utilizat banii, să fie transferați către un fond comun pentru toate statele din coeziune și, pe un sistem competitiv, să se aloce acești bani pentru proiecte.

Eu cred că, până la urmă, decizia finală trebuie luată de către cei din Comisia REGI, mă refer la poziția Parlamentului, pentru că ei decid ce sumă va fi alocată către politica de transport.